Es steht zu befürchten, dass die Zahl der Hinrichtungen weiter massiv ansteigen wird.

Aber angesichts ber dieser massiven Menschenrechtsverbrechen und einer Verschlechterung der Situation in Ägypten darf sich die EU nicht hinter diesen schönen Worten verstecken, sondern muss wirklich entschieden Druck auf die ägyptische Regierung ausüben.